Pani komisarz!

Powinniśmy mówić o postępach Ukrainy we wdrażaniu umowy stowarzyszeniowej, bo takie postępy są, ale musimy mówić o agresji rosyjskiej na Morzu Azowskim, o blokadzie ukraińskich portów, zaburzaniu ruchu morskich statków płynących do Berdiańska i Mariupola ważnych ukraińskich portów, które są oknem na świat Ukrainy i które umożliwiają eksport ukraińskich towarów. I oczywiście należy tego typu agresję, blokadę przez Rosjan potępić.